hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um viðauka við samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu forsaga málsins er sú

í kjölfar ákvörðunar um niðurskurð þorskkvótans síðastliðið sumar ákvað ríkisstjórnin að grípa til mótvægisaðgerða í formi framkvæmda í samgöngumálum til að draga úr áhrifum fyrirsjáanlegs aflasamdráttar og styrkja innviði fjölmargra svæða á landsbyggðinni tilkynnti ríkisstjórnin flýtingu framkvæmda að upphæð sex þúsund fimm hundruð milljóna króna í ljósi svo mikilla breytinga á samgönguáætlun þótti nauðsynlegt að gera viðauka við hana sem ég legg nú fram í formi þingsályktunartillögu og geri þar með grein fyrir breytingum á einstökum liðum áætlunarinnar mun ég hér á eftir gera grein fyrir helstu breytingunum sem lagt er til

um flugmál eru þær að lagt er til að lengingu akureyrarflugvallar um fjögur hundruð sextíu metra auk ýmissa annarra tengdra aðgerða verði flýtt viðhaldsframkvæmdum á flugvellinum er einnig flýtt til samræmis gert er ráð fyrir að gerð verði flughlöð við nýja samgöngumiðstöð á reykjavíkurflugvelli og einnig verði gerð ný bráðabirgðaaðstaða fyrir innanlandsflug á vellinum meðal annars veg áforma um aukna samkeppni og eins til þess að bæta úr brýnni þörf fyrir húsnæði sem fyrir hendi er alveg burséð frá því hvaða ákvarðanir kunna síðar að verða teknar um framtíðarflugvallarstæði framangreindar framkvæmdir eru fjármagnaðar með lántöku hjá ríkissjóði á svipaðan hátt og endurgerð reykjavíkurflugvallar á sínum tíma tekið er fram að sérstök fjáröflun til samgöngumiðstöðvarinnar er felld niður þar sem gert er ráð fyrir að miðstöðin verði fjármögnuð á annan hátt og hún standi sjálf undir kostnaði við fjárfestingu og rekstur víkur þá sögunni að siglingamálum liður í ákvörðun ríkisstjórnarinnar um mótvægisaðgerðir vegna samdráttar þorskveiðiheimilda var að fresta skyldi gildistöku ákvæða hafnalaga um breytingu á styrkjum til hafnarframkvæmda um tvö ár eða til fyrsta janúar árið tvö þúsund og ellefu hafnir sem verða fyrir tekjusamdrætti og eru með verkefni inni á gildandi samgönguáætlun eiga því

nokkrar hafnir hafa þegar valið þennan kost í ár og ljóst er að fleiri munu bætast í hópinn á næsta ári í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og átta var þess vegna tekin ákvörðun um tímabundna frestun tvö hundruð milljóna króna framlags til hafnarmannvirkja á grundvelli upplýsinga sem fyrir liggja hjá siglingastofnun íslands um stöðu verkefna er gerð tillaga um færslu verkefna fyrir tvö hundruð milljóna króna frá árinu tvö þúsund og

hafa komið fram óskir um nokkrar minniháttar breytingar á verkefnum sem falla undir siglingamálakafla áætlunarinnar hér er gerð tillaga um breytingar á samgönguáætlun til að mæta þessum óskum um er að ræða breytingar á fimm liðum í siglingamálaáætluninni tvær á rekstrarliðum og þrjár á stofnkostnaðarliðum lagt er til að liðurinn hafnir líkantilraunir og grunnkort verði hækkaður vegna óska sveitarfélaganna um rannsóknir vegna nýrrar atvinnustarfsemi eins er gerð tillaga um fjárveitingu til að hefja fyrstu rannsóknir og líkantilraunir vegna nýrrar hafnar við húsavík gerð er tillaga um hækkun á samningi við neyðarlínuna um rekstur vaktstöðvar siglinga einnig eru gerðar ýmsar tillögur um breytingar og frestun verkefna að ósk sveitarfélaganna þá eru það vegamálin virðulegi forseti meginefni breytinga áætlunarinnar í vegagerð tekur á ákvörðun sem ríkisstjórnin tók á síðastliðnu sumri um flýtingu framkvæmda eins og áður hefur komið fram helstu breytingar í vegagerð samkvæmt því eru þessar framkvæmdum við suðurstrandarveg verður flýtt og lýkur árið tvö þúsund og tíu framkvæmdum við snæfellsnesveg á fróðárheiði verður flýtt og lýkur tvö þúsund og tíu framkvæmdum við vestfjarðaveg frá þorskafirði til vatnsfjarðar verður flýtt þær fjárveitingar sem lagt er til að veittar verði til vestfjarðavegar koma til viðbótar fjárveitingum af söluandvirði símans með þessu fjármagni á að vera unnt að ljúka endurbyggingu vegarins frá þorskafirði í kollafjörð vegurinn austan þorskafjarðar verður lagfærður og lagt á hann bundið slitlag unnið verður að endurgerð vegarins milli vattarfjarðar og vatnsfjarðar framkvæmdum við jarðgöng milli arnarfjarðar og dýrafjarðar verður flýtt og lýkur þeim tvö þúsund og tólf framkvæmdum við strandaveg frá djúpvegi að drangsnesvegi verður flýtt og lokið við að leggja bundið slitlag á hann árið tvö þúsund og níu framkvæmdum við dettifossveg verður flýtt og þeim lokið tvö þúsund og tíu framkvæmdum við norðausturveg verður flýtt með þeim fjárveitingum sem lagt er til að komi til norðausturvegar verður unnt að leggja nýjan veg á milli öxarfjarðar og þistilfjarðar gera tengingar til raufarhafnar og þórshafnar og ljúka tengingu frá vopnafirði að h hringvegi með þessum fjárveitingum er áætlað að ljúka framkvæmdum á norðurhluta vegarins árið tvö þúsund og níu en tvö þúsund og tíu á suðurhlutanum í vopnafirði framkvæmdum við jarðgöng milli eskifjarðar og norðfjarðar verður flýtt og hefjast þær árið tvö þúsund og níu og mun ljúka tvö þúsund og tólf

nokkrar aðrar tillögur eru gerðar um breytingu á áætluninni ein þeirra er um nýjan tengiveg að bakkafjöruhöfn sem nú heitir landeyjahöfn en samkvæmt áætlunum sem nú eru uppi um hafnargerð þar þarf að leggja veginn á þessu ári ein veigamesta breytingin á samgönguáætlun varðar jarðgöng undir vaðlaheiði og tvöföldun suðurlandsvegar miðað er við að framkvæmdir við vaðlaheiði geti hafist á árinu tvö þúsund og níu og ljúki árið tvö þúsund og ellefu og að framkvæmdir við tvöföldun suðurlandsvegar frá litlu kaffistofu að hveragerði hefjist árið tvö þúsund og níu báðar þessar framkvæmdir verða unnar í einkaframkvæmd hlutur ríkisins verður greiddur með jöfnum árlegum greiðslum í tuttugu og fimm ár eftir að framkvæmdum lýkur virðulegi forseti það er óhætt að fullyrða að margir landsmenn hafa með nokkurri óþreyju beðið eftir því að hafist verði handa við þessar tvær framkvæmdir vaðlaheiðargöng og tvöföldun suðurlandsvegar það er því auðvitað mikið ánægjuefni að fyrirliggjandi þingsályktunartillaga skuli gera ráð fyrir þessum verkum báðum vaðlaheiðargöng stytta leiðina milli akureyrar og húsavíkur og þar með hringveginn um sextán kílómetra og gegna lykilhlutverki í því að skapa á norðausturlandi eitt öflugt atvinnusvæði þjóðinni allri til góða að hafist verði handa við tvöföldun suðurlandsvegar var fyrir löngu orðið brýnt umferðaröryggismál en umferð um suðurlandsveg í nágrenni höfuðborgarinnar fer sífellt vaxandi virðulegi forseti nokkrar aðrar breytingar felast í viðauka við samgönguáætlun sem vert að útlista í lokin lagt er til að greitt sé mótframlag vegna endurbóta á ferjuhöfnum á dalvík og á brjánslæk þá felur viðaukinn einnig í sér tilfærslu á fjárveitingum milli ára þar sem sýnt þykir að ekki verður unnt að vinna að nokkrum verkefnum eins og fyrri áætlun gerði ráð fyrir þar eð undirbúningur hefur tekið lengri tíma en áætlað var hér er um að ræða sundabraut og tilteknar framkvæmdir við vesturlandsveg og suðurlandsveg eru fjárveitingar til þessara framkvæmda færðar til á milli ára hluti af því svigrúmi sem við það myndast er notað til að auka framkvæmdir við tengivegi um sjö hundruð milljóna króna þá má geta þess að stofnkostnaður vegna grímseyjarferju er tiltekinn sérstaklega en var áður innifalinn í upphæðinni til ferja og flóabáta og að lokum er lagt til að gerðar verði breytingar á fjárveitingum til almenningssamgangna meðal annars vegna fjölgunar ferða herjólfs til vestmannaeyja viðauka við samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu sem ég hef hér mælt fyrir felur í sér mikla aukningu framkvæmda í samgöngumálum hún er til þess fallin að styrkja innviði byggðanna með flýtingu mikilvægra aðgerða en jafnframt er stigið stórt skref á sviði umferðaröryggismála með upphafi framkvæmda við tvöföldun suðurlandsvegar þessi áætlun og í raun allt það mikla átak sem við verðum nú vitni að í samgöngumálum er í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og loforð fyrir kosningar um stórsókn í samgöngumálum það er sannfæring mín og ríkisstjórnarinnar að góðar og öruggar samgöngur um land allt sem og trygg fjarskipti ráði úrslitum um það hvort okkur auðnist að skapa á íslandi eitt blómlegt atvinnusvæði byggt á traustum grunni þar sem íbúar njóta jafnræðis til góðra lífskjara og geta allir lagt sitt að mörkum til hagvaxtar og uppgangs þjóðfélaginu öllu til heilla um er að ræða miklar og mikilvægar framkvæmdir ég er þess fullviss að þær munu verða þjóðinni allri til heilla á komandi árum þetta

grunninn að þjóðfélagslegum vexti framtíðarinnar þar sem góðar samgöngur styttri og öruggar leiðir milli fólks og staða munu gegna lykilhlutverki þetta verk er ærið og ég hef fundið það hvarvetna ekki síst hér í þingsal að um mikilvægi þessa máls ríkir mikill samhugur hæstvirtur forseti ég hef nú mælt fyrir þingsályktunartillögu um viðauka við